Z tego miejsca chciałbym się zwrócić do naszych przyjaciół z Azerbejdżanu, do naszych przyjaciół z Armenii jest kraina zwana Arcach i tam od siedemnastu wieków żyją Ormianie, i oni tam będą żyć nadal niezależnie od tych wojen, no chyba że się zastosuje metodę Przypomnijcie sobie Drodzy Przyjaciele rok 1812, rok 1828, przypomnijcie sobie lata dwudzieste ubiegłego stulecia, i wtedy będziecie wiedzieć, kto Wam narzucił te granice, które dzisiaj są

Odejdźcie od tego, co zaproponowała Wam Rosja, wtedy możecie usiąść do stołu i tylko wtedy możecie się dogadać.